Señor Presidente, Comisario, mientras durante largos meses los Estados miembros representados en el Consejo ―hoy ausente― discutían míseramente sobre cuotas, cifras y números, la imagen de Aylan solo, desamparado y muerto ―y no era basura humana― en una playa fuera de la Unión Europea ha sobrecogido el corazón de millones de europeos para frenar la tragedia que ha hecho del Mediterráneo una fosa común bajo un mar de lágrimas.

un mecanismo que asegure un reparto justo y equitativo, y que señale a los Gobiernos que no han movido un dedo y se han resistido de manera mezquina a retratarse ―porque algunos lo han hecho solo cuando la opinión pública les ha señalado y algunos ni siquiera entonces―.